Spoštovani podpredsednik, spoštovana varuhinja, sodelavci, kolegice in kolegi! Pod dolgim, pod dolgim in zapletenim naslovom tega dokumenta se skriva izjemno pomemben mednarodni mehanizem za preprečevanje mučenja in drugih oblik slabega ravnanja z ljudmi, ki mi bila odvzeta prostost. Naloge in pooblastila tega mehanizma že dobrih deset let izvaja urad varuha človekovih pravic, pri tem pa sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki mi bila, ki jih izbere na podlagi javnega razpisa. odvzem prostosti ne izvršujejo le zavodi za prestajanje kazni zapora, ampak tudi psihiatrične bolnišnice, socialnovarstveni zavodi, domovi starejših, prostori za policijsko pridržanje na policijskih postajah, Center za tujce, prostori za pridržanje v Slovenski vojski in drugi. Naloge mehanizma varuh opravlja z obiski krajev odvzema, pa tudi s s sodelovanjem pri sprejemanju spremljanju oziroma pri pripravi zakonodaje s tega področja ter pogovori s predstavniki državnih organov, pa tudi z mednarodno dejavnostjo. V Novi Sloveniji cenimo njihovo delo, ki je predvsem v službi zagotavljanja spoštovanja človekove človekovega dostojanstva tudi v teh težkih mejnih postopkih. To ni lahko delo. Veseli pa veseli pa smo tudi podatka, da je varuh z odzivi pristojnih organov na svoje ugotovitve in priporočila za izboljšanje stanja večinoma zadovoljen, saj kažejo pripravnost pripravljenost na sodelovanje. Priporočilo podpiramo.